W polityce jest tak, że są sprawy wielkie i sprawy mniejsze choć też są ważne, ale są mniejsze. Gdy mówimy o tym, czym są relacje Unii Europejskiej z Ukrainą, pamiętajmy, że dzisiaj stawką jest stowarzyszenie Ukrainy z Unią Europejską. To jest prawdziwa stawka.

Pamiętajmy o tym, że nie możemy mieszać spraw wielkich z małymi. Tak jak jestem za tym, aby wszyscy ci, którzy są szykanowani z powodu orientacji seksualnej mieli zagwarantowane prawa i na Ukrainie, i w Rosji i we wszystkich krajach byłego Związku Radzieckiego, tak nie chciałbym, aby mieszać tych dwóch reżimów, dlatego, że to są sprawy zupełnie różne. Pamiętajmy jeszcze o jednym, my wysyłamy polityczny sygnał Ukraińcom, którzy myślą o tym, czy patrzymy na ich życie, na ich stosunek z Unią Europejską w sposób pozytywny. To musi być pozytywny sygnał, a wielkie sprawy załatwimy w Wilnie na szczycie.